Het is ook economisch schadelijk als het koffiehuis niet hetzelfde moet betalen als Starbucks of als een plaatselijke boekenwinkel niet hetzelfde moet betalen als Amazon. Dat is economisch schadelijk en moreel corrupt en dat verdient een aanpak.

Zij heeft niet gekozen voor deze aanpak. Sterker nog zij verdedigt de Amerikaanse bedrijven.